nefndaráliti um frumvarp til laga til breytinga á lögum um tollalögum númer áttatíu og átta tvö þúsund og fimm með síðari breytingum sem er að finna á þingskjali fjögur hundruð fjörutíu og átta frá háttvirtri efnahags og skattanefnd í þessu þingskjali er getið um gesti þá og umsagnir sem bárust en í frumvarpinu eru lagðar til fimm breytingar á tollalögum í fyrsta lagi gerir frumvarpið ráð fyrir að tollstjóranum í reykjavík verði í stað fjármálaráðuneytisins falið að annast afgreiðslu tiltekinna leyfisveitinga í annan stað er lagt til að viðmiðun við ákvörðun tollafgreiðslugengis verði breytt og að hún verði framvegis miðuð við daglega gengisskráningu í staðinn fyrir mánaðarlega í þriðja lagi gerir frumvarpið ráð fyrir nýrri tegund geymslusvæðis er ber heitið umflutningsgeymslur í fjórða lagi er lagt til að öðrum lögaðilum í atvinnurekstri en farmflytjendum og tollmiðlurum verði heimilað að reka afgreiðslugeymslur í fimmta lagi eru lagðar til smávægilegar lagfæringar á einstökum ákvæðum laganna vegna brotthvarfs varnarliðsins á keflavíkurflugvelli fram kom að tillaga frumvarpsins um breytta viðmiðun tollafgreiðslugengis hefði verið unnin að höfðu samráði við hagstofu íslands um ástæður þess hvers vegna tollyfirvöld hefðu ekki hagað framkvæmdinni með þessum hætti fyrr var vísað til þess að það hefði ekki verið tæknilega framkvæmanlegt þá ræddi nefndin líkleg áhrif þessarar breytingar á tekjur ríkissjóðs og var það mat gesta að þær mundu standa í stað þótt erfitt væri að sjá það fyrir á fundum nefndarinnar var einnig rætt hver áhrif flutningur á afgreiðslu leyfisveitinga úr fjármálaráðuneyti til tollstjórans í reykjavík mundi hafa á stöðu landsbyggðarinnar kom fram að tollafgreiðsla færi að langstærstum hluta í gegnum embætti tollstjórans í reykjavík ekki væri ástæða til að ætla að þessi tilfærsla á verkefnum hefði neikvæð áhrif á landsbyggðina nefndin bendir þó á að verkefni embættisins varða mikilsverða þætti í starfsumhverfi fyrirtækja og undirstrikar mikilvægi þess að gætt sé jafnræðis nefndin leggur til smávægilegar breytingar í því augnamiði að laga tilvísanir í einstökum ákvæðum laganna að breytingum frumvarpsins nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem fram koma í þingskjalinu sem nefndarálitið er á háttvirtu þingmenn bjarni benediktsson gunnar svavarsson og katrín jakobsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram ögmundur jónasson magnús stefánsson ragnheiður e árnadóttir og lúðvík bergvinsson